Muchos en esta Cámara y muchos en la Comisión, señora Von der Leyen, y en el Consejo, señor Michel, hemos trabajado sin descanso para lograr un fondo de recuperación ambicioso que permitiera a Europa afrontar la salida de esta crisis de una forma unida. El Parlamento Europeo mostró el camino con dos Resoluciones, en abril y en mayo, que demostraron que un pacto era posible si todos pensábamos como europeos.

Algunos están ya celebrándolo como si hubieran ganado el Mundial, pero la realidad es que todo el trabajo queda aún por hacer.

Solo estamos al principio de un largo camino que tenemos que aprovechar para crear los cambios y las transformaciones que necesitan nuestros países.

Nuestra responsabilidad con esas futuras generaciones es usar este dinero para construir una sociedad mejor.

Tenemos que explicar que las reformas que tanto se han postergado y las inversiones que son necesarias las tenemos que hacer ahora. Debemos usar esta oportunidad para avanzar hacia una Europa más humana, en la que todos los ciudadanos tengan las capacidades para disfrutar de una verdadera libertad respetuosa con el medio ambiente, que apueste por la tecnología del conocimiento y que ponga la tecnología al servicio de las personas. De cómo invirtamos este dinero dependerá que Europa salga reforzada de la crisis o debilitada. Es el momento del rigor, del compromiso y de la responsabilidad.